der Bedeutung und der zukünftigen Gestaltung der Regionalpolitik beschäftigen. Es ist mehrfach angesprochen worden Die Regionalpolitik und die Kohäsionspolitik müssen in Zukunft auch in der nächsten Finanzperiode ganz intensiv an die Strategie EU 2020 anknüpfen, damit in der Tat jener europäische Mehrwert geschaffen wird, von dem immer wieder die Rede ist und den es einzulösen gilt. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass wir die Unionspolitiken besser aufeinander abstimmen, um hier wirklich ein gemeinsames Angebot, einen integrierten Ansatz auch in Richtung der Mitgliedstaaten zu liefern.

der Wachstumstreiber in der Europäischen Union zu sein. Wir haben einen Wachstums und Stabilitätspakt. Es ist eine klug aufgesetzte Kohäsionspolitik für alle Regionen, die letztlich dafür Sorge tragen kann, dass der Wachstumsaspekt im Wachstums und Stabilitätspakt zum Tragen kommt, damit Europa, damit seine Volkswirtschaften in Summe global wettbewerbsfähig bleiben und sie ihre Position im internationalen Kontext auch noch verbessern.

Aber die Regionalpolitik, die Kohäsionspolitik, ist jene Art von Politik, die auch unter dem Lichte von Shared Management imstande ist, europäische Politik bei den Bürgerinnen und Bürgern sichtbar und greifbar zu machen. Zwei Millionen Projekte, wie in der laufenden Periode, können nur dann verwirklicht werden, wenn wir mit den Mitgliedstaaten, wenn wir in den Regionen mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten.